Madame la Présidente, Monsieur le Vice président, afin de pouvoir sortir de cette crise économique généralisée, il importe plus que jamais de créer une Union des marchés des capitaux digne de ce nom. Il nous faut des alternatives aux prêts bancaires, notamment pour les PME, mais aussi de nouvelles possibilités d'investissements pour les épargnants.

Notre force réside dans la diversité de nos places financières et non pas dans la centralisation. Mesdames et Messieurs, nous disposons d'une opportunité mais aussi d'une obligation unique à rendre la zone euro et l'économie de l'Union européenne plus résistantes face à des crises futures.